L'expression la plus claire du multilatéralisme, c'est bien sûr l'Assemblée générale des Nations unies.

Il est important de coopérer avec l'ONU c'est ce que je disais dans ces amendements pour renforcer le rôle et les capacités des organisations régionales et sous régionales pour ce qui est du maintien de la paix, de la prévention des conflits et de la gestion des crises.

2030. En particulier, j'estime qu'il est très important d'insister sur la nécessité de renforcer la CPD au sein des structures onusiennes afin d'intégrer plus efficacement toutes les dimensions du développement durable. Il est également essentiel de mieux refléter le lien entre paix,